Potwierdziły to swoim losem całe pokolenia Polaków i innych narodów mojej części Europy.

w Gruzji, po 2014 r. na Ukrainie, na Bliskim Wschodzie, w Arktyce, w Rosji wobec własnego społeczeństwa i bardzo wielu innych miejscach. Popieram raport Sandry Kalniete i bardzo dziękuję za współpracę.